Ci sono tante opportunità di cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e la Cina e rientrano tra queste la conclusione di un accordo ambizioso sugli investimenti, un contributo della Cina al piano di investimenti europei, le attività congiunte nel campo della ricerca e dell'innovazione e il collegamento con il continente Eurasiatico, attraverso una rete fisica e digitale, per meglio favorire flussi commerciali e di investimento e i